Die Kommission teilt die Sorgen und Bedenken und die kritische Analyse des Europäischen Parlaments.

Das heißt, die Zahl der Betroffenen, die sich irregeführt fühlen können, dürfte um ein Mehrfaches größer sein. Meine Kollegin Reding erhebt derzeit eigene Daten, um nochmals die Dimension des Problems zu erfahren. Ich will betonen, dass diese Praktiken bereits durch die Richtlinie 114 aus dem Jahr 2006, die sich zu irreführender und vergleichender Werbung äußert und Regelungen trifft, und durch Rechtsschutzvorschriften in verschiedenen Mitgliedstaaten zur Betrugsbekämpfung verboten sind.

berichtet und eine Bewertung abgegeben wird.

Dann will sie wohl auch vorschlagen, Bürger und Unternehmen mehr für dieses um sich greifende Phänomen betrügerischer Adressbuchfirmen zu sensibilisieren und verstärkt auch Öffentlichkeitsarbeit dazu zu leisten.

Dessen ungeachtet hat die Kommission im Vorfeld der jetzt geplanten Mitteilung die Mitgliedstaaten ersucht, über die Durchsetzung und über Maßnahmen zu berichten und uns alsbald einen Sachstandsbericht vorzulegen. Dem dient ja auch eine Konferenz, die Ende Mai von der Kommission organisiert und mit Behörden der Mitgliedstaaten und mit Interessengruppen und sachkundigen Dritten durchgeführt worden ist. Schwerpunkt war das Thema betrügerische Praktiken von Adressbuchfirmen, zumeist auch grenzüberschreitender Art.

Ausgehend von den Ergebnissen der Konsultationen und nach Prüfung aller Argumente will die Kommission weitere Abhilfemaßnahmen zur Vermeidung von grenzüberschreitenden irreführenden Praktiken, die strafrechtlich relevant sind, treffen.